Schimbările climatice sunt, cu siguranță, cele mai mari provocări ale omenirii din zilele noastre. Din păcate, așteptările Conferinței de la Cancun sunt oarecum timide, datorită eșecului de la Copenhaga. La Copenhaga s a prevăzut ca țările dezvoltate să susțină prin mijloace diferite planurile de acțiune ale țărilor în curs de dezvoltare în vederea combaterii efectelor schimbărilor climatice. Cu toate acestea, efectele crizei economice, care se resimt cu precădere la nivelul statelor UE, ne obligă să ne concentrăm și pe alte priorități. Importanța unui acord internațional în vederea reducerii emisiilor de carbon este esențială. La Cancun, UE trebuie să și exprime o poziție comună cu privire la obiectivele pe care le are de atins și să țină cont de faptul că succesul Strategiei 2020 este condiționat de îndeplinirea obiectivului schimbărilor climatice.